Madame la Présidente, si nous souhaitons bien entendu que la situation à Hong Kong s'apaise au plus vite, nous pouvons déplorer la propension du Parlement européen à se considérer comme l'Organisation des Nations unies en voulant imposer ses vues à la terre entière. Le mouvement qui s'est levé à Hong Kong a débuté par une revendication de souveraineté nationale face à Pékin. Il s'est ensuite élargi en exigeant davantage de démocratie et de liberté, de souveraineté nationale, de démocratie et de liberté d'expression.

Le rôle de l'Union européenne devrait être, en premier lieu, de défendre les intérêts communs de nos nations. Que fait l'Union européenne contre l'absence totale de réciprocité entre la Chine et l'Europe en matière d'investissement et de commerce? Que fait l'Union européenne pour relever les grands défis du siècle comme le numérique et l'intelligence artificielle, aujourd'hui très largement investis par la Chine? Que fait l'Union européenne contre la menace que représente pour notre souveraineté alimentaire l'accaparement des terres agricoles françaises par des sociétés chinoises? Que fait l'Union européenne pour protéger nos vignobles, nos industries, nos infrastructures, comme les aéroports, sur lesquels lorgnent des fonds chinois bien souvent liés au pouvoir de Pékin?